borist hefur bréf frá velferðarráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali tólf hundruð sjötíu og átta um íbúðir í eigu íbúðalánasjóðs frá guðlaugi þór þórðarsyni ráðuneytið tilkynnir að ekki hafi tekist að afla nauðsynlegra gagna til að veita fullnægjandi svar við fyrirspurninni því er þess farið á leit við forseta alþingis að velferðarráðherra verði veittur frestur til tuttugasta og fyrsta júní næstkomandi til að svara fyrirspurninni